Accepter cela, je vous le dis, mes chers collègues, c'est acter le début de la fin de l'Union. L'Europe a besoin d'un grand plan de relance et de solidarité tourné vers la cohésion. Elle a aussi besoin d'une banque centrale européenne, véritablement européenne, et non d'une banque qu'on veut soumettre à l' Ordnungspolitik pensée à Berlin. Cette pression mise par cet arrêt, avant le Conseil européen, pour en réalité limiter le champ du plan de relance, est insupportable. Elle ne peut être acceptée par personne pas même d'ailleurs par Angela Merkel qui doit sortir des ambiguïtés actuelles. Et c'est pourquoi nous appelons le Conseil européen